Nie spotykamy się dzisiaj po raz pierwszy. Oczywiście poparłem kompromisy. Te kompromisy zostały przez większość w Parlamencie Europejskim odrzucone w zeszłym roku.

Kontrowersjach, które spowodują podział tego rynku, a my mówimy o wspólnym rynku europejskim. Po to jest Unia Europejska, żeby rynek był wspólny.